Maar we doen het tegenovergestelde met een financiële transactietaks, met Europese taksen en met emissietaksen.

Wij zijn niet competitief, wij hebben geen groei en dit leidt tot economische stagnatie voor jaren.